Hij is al aan de macht sinds 1982. Hoe is het mogelijk? Het is dan ook niet vreemd dat mensen daartegen in protest gaan. Volgens mij is de kern van de resolutie van vandaag dat het Europees Parlement tegen Paul Biya zegt laat Maurice Kamto en zijn mensen vrij. Democratisch protest hoort bij een land. Laat geen burgers voor een militaire rechtbank verschijnen, want daar horen burgers niet thuis. En hou op met het zoeken van de confrontatie en de verschillen omdat mensen verschillende talen spreken.

Het Europees Parlement besteedt niet zo vaak aandacht aan Kameroen. Maar het is goed dat we het nu doen. De situatie daar ligt in de handen van Paul Biya en hij kan verandering brengen.